Kompliment an Herrn Kollegen Langen, dass es Ihnen gelungen ist, doch so manche auch nationalstaatlich begründete Einflussnahme abzuwehren! Bevor wir allzu sehr in die Details gehen Das große Problem ist nicht gelöst, die Dschinni ist weiterhin aus der Flasche. Wir versuchen auf den Weltfinanzmärkten als wenn man so will globale Gemeinschaft, sofern vorhanden, langsam die Risiken zurückzufahren.

Im privaten Bereich haben wir große Schwierigkeiten.